Pourtant, loin de ses engagements écologiques et en totale contradiction avec ses déclarations de bonnes intentions, l'Union s'apprête à déclarer prioritaire une liste de projets énergétiques dont plus d'un tiers sont des projets gaziers fossiles. Nous sommes 103 aujourd'hui à vous demander de revoir la copie. Cette liste est un non sens scientifique, une erreur économique et, surtout, une faute politique.

Accepter cette liste serait une faute politique, enfin, parce que la liste qui nous est proposée est dangereuse pour la planète, et donc pour les populations qui l'habitent.

Mais il nous faut déjà, pour les deux années à venir, une nouvelle liste de projets excluant les énergies fossiles. Chers collègues, ne nous trompons pas sur le sens de l'Histoire. Au lendemain de la guerre, l'Europe s'est construite autour de l'acier et du charbon et a voulu asseoir la paix sur la croissance. C'est désormais autour des industries vertes et de la sortie des énergies fossiles que nous devons construire l'Europe.